Hvala lepa. Spet. Gospod poslanec, spet s tega, v tem državnem zboru želim povedati, da policija obvladuje ilegalne migracije na področju meje z Republiko, Hrvaško, in sicer res je, policija je v letošnjem letu zabeležila dva tisoč devetsto trinajst nezakonitih prehodov meje, kar je pravzaprav bistveno več, kot je bilo to, lani. Moram tudi povedati, da so pravzaprav največkrat pri nezakonitem prehodu, meje brli prejeti državljani Pakistana, Afganistana, Alžirije, Irana in Sirije. Moram povedati tudi, da pravzaprav policija, v skladu s svojo taktiko in metodiko dela, preprečuje nezakonite migracije, predvsem pa preprečuje ilegalne prehode in pa predvsem kazniva dejanja ilegalnih prehodov državne meje, katere izvajajo storilci kaznivih dejanj in pa kriminalne združbe, ki prevažajo te ljudi, kajti Slovenija še vedno ni ciljna država, ampak je tranzitna država in proti tem je v slovenska policija zelo uspešna. Moram tudi povedati, da se je v letu, dva tisoč osemnajst, je bilo vloženih dva tisoč sedemsto petindvajset prošenj za mednarodno zaščito, kar je bistveno več kot v preteklem letu. Spet je teh prošenj največ vložil državljani Pakistana, Afganistana in pa seveda Alžirije. Vem, da vam moram tudi povedati, da gre za zlorabo, mednarodnega inštituta azila oziroma mednarodne zaščite, katere smo pravzaprav država, dolžni dati ljudem, ki pravzaprav to tudi potrebujejo in to ni problem samo Republike Slovenije, ampak je problem večine držav, Evropske unije. O tem govorimo tudi na salzburškem forumu, ki je pravzaprav bil ustanovljen leta dva tisoč, in kjer so pravzaprav, sodelujejo poleg Slovenije še Avstrija, Bolgarija, Češka, Hrvaška, Madžarska, Poljska, Romunija in pa seveda Slovaška. Na ministri smo se na salzburškem forumu smo obravnavali tudi, migracijsko problematiko in si praviloma tudi izmenjujemo informacije o migrantskih situacijah v državah članicah in pa seveda v regiji. Konec leta dva tisoč šestnajst sta Avstrija in Slovenija skupaj predlagala pripravo akcijskih načrtov za upravljanje migracij v regiji in namen tega dokumenta je, predvsem predvideti mehanizme za usklajeno delovanje, držav članic in pa pomoči tisti državi, ki je bila pod velikim migracijskim pritiskom. Zdaj, ko ste me vprašali, zakaj nisem šel, bom rekel, na konferenco v, Maroko, je šel državni sekretar. Državni sekretar je tudi na Ministrstvu za notranje zadeve tisti, ki je pravzaprav odgovoren za pripravo celovite strategije na področju migracij. Moram povedati, da Ministrstvo za notranje zadeve migracije oziroma je pristojno za migracije, bilo prej, je danes in bo tudi po mojem odhodu z Ministrstva za notranje zadeve, kajti migracije so na Ministrstvu za notranje zadeve seveda doma in jih pravzaprav upravljamo, tako legalne kot ilegalne. In ta celovita migracijska strategija je ona je ena od zavez o iz koalicijske pogodbe. Namen je pravzaprav ustvariti podlago s celovito in medsektorsko upravljanje z migracijami, tako zakonitimi kot nezakonitimi, predvsem pa bo to temeljilo medinstitucionalnem sodelovanju. Strategija bo vključevala področje zakonitih migracij, mednarodne zaščite, nezakonitih migracij, integracije, varnosti in pa seveda zunanje dimenzije. Ta medresorska delovna skupina naj bi z delom zaključila do tridesetega šestega dva tisoč devetnajst, ko naj bi pripravila strategijo in jo bo pravzaprav vladi predložilo Ministrstvo za notranje zadeve. Jaz mislim, da pravzaprav, v tem decembrskem času se Slovenija sooča z manjšim številom, migracij, kajti vremenski pogoji niso taki, da bi pravzaprav, ljudje, potovali. Je pa, bom rekel, policija pri svojem delu učinkovita. In pravzaprav kar se tiče, schengenske meje, jo Slovenija obvladuje in pravzaprav zato je dobila tudi pohvalo, nemške kanclerke Merkel. Hvala lepa.